Am semnalat cu profundă îngrijorare comportamentul ciudat și lipsit de simțul măsurii al unui consilier prezidențial, Sebastian Lăzăroiu, care a afișat o prezentatoare a postului Antena 3, un post TV vizionat și respectat din România, în poziția de a prezenta știrile din spatele unor gratii.

Deși vizat de același post de televiziune, personajul care încalcă orice norme democratice este, de această dată, un deputat european în Grupul PPE și cel care deschide lista de candidați a Partidului Mișcarea Populară la alegerile europarlamentare. Domnul Cristian Preda, dând dovadă de o atitudine profund antieuropeană și antidemocratică, a cerut săptămâna trecută închiderea postului Antena 3. Țin să îmi exprim totala îngrijorare față de acest gen de comportament, în condițiile în care libertatea de exprimare este un drept câștigat și care nu poate fi îngrădit în România, o țară care a aderat la toate valorile democratice europene, iar când genul acesta de derapaje comportamentale apar la persoane cu funcții publice importante, suntem obligați să reacționăm cu vehemență.